var á milli annars og þriðja umræða farið yfir nokkrar áhyggjur sem vöknuðu hjá ákveðnum þingmönnum af miklum neikvæðum áhrifum málsins á fjárhag ríkissjóðs og við fundum út úr því að þar

þessu máli öllu saman það er þá frá því að greina að þau markmið sem málið varðar fyrst og fremst sem eru fjárlög yfirstandandi árs og að vinna að þeim vanda sem við blasir nú þau standa og hliðaráhrif eru ekki á yfirstandandi áhrif venjan er sú að þær kostnaðartölur sem birtar eru í frumvörpunum þær eru um nettóáhrif skattabreytinganna það kom fram á fundi nefndarinnar í dag að það hefði verið tekið tillit til áætlaðs samdráttar í sölu á þeim vörum sem hér um ræðir og enn fremur er venjan sú að óbein áhrif af þessum breytingum eru innreiknuð í þær tölur sem fyrir þinginu liggja og við fengum þorstein þorgeirsson yfirmann tekjuskrifstofu fjármálamálaráðuneytisins til þess að fara yfir þær venjur með okkur þó hann gæti ekki fyllilega staðfest nákvæmlega hversu langt væri gengið í því að tína inn hin óbeinu áhrif en það er auðvitað þannig að hér er um að ræða hækkanir á sköttum og gjöldum og það er óhjákvæmilegt að það hafi umtalsverðar neikvæðar afleiðingar fyrir ýmsa hópa í samfélaginu en hér er verið að bregðast við verulegum fjárhagsvanda ríkissjóðs og fyrsta skrefið af þeim mörgu erfiðu skrefum sem við þurfum að stíga hér á næstu mánuðum og missirum og ég þakka háttvirtum nefndarmönnum fyrir gott samstarf um þetta og hef fyrir hönd nefndarinnar komið því á framfæri við fjármálaráðuneytið að framvegis verði í þessu efni lagðar fyrir sundurliðaðri og greinarbetri upplýsingar um hin óbeinu áhrif